Padało tutaj wiele ciekawych uwag, ale niestety zapomina się o tym, że ten konflikt już trwa wiele, wiele miesięcy. Tutaj słyszeliśmy wezwania do działania w oczach wielu Europejczyków działania, które podejmowane są przez Parlament Europejski i inne instytucje unijne, są niekonsekwentne, słabe, reaktywne, inicjatywa należy do Rosji, w pewnym sensie można powiedzieć, że Putin w tym konflikcie wygrywa. Ja się boję, że niestety za rok będziemy w znacznie trudniejszej sytuacji i będziemy debatować w podobny sposób, znowu będziemy słyszeć wezwania do skuteczniejszych działań a być może wtedy już nie będzie chodziło o Krym i nie o wschodnią Ukrainę, tylko o Kijów. Wydaje mi się, że powinniśmy jako Parlament Europejski zastanowić się, co zrobić o krok wcześniej, jakie silniejsze działania podjąć, aby ten czarny scenariusz się nie spełnił.